Ja, hvala za besedo, predsedujoča. Zdaj, ministrica za infrastrukturo je potrdila tudi besede župana Vodic. To pomeni, zemljišča za projekt so pridobljena, izdelana je projektna dokumentacija, zagotovljena so sredstva v državnem proračunu. Problematika je pač na Ministrstvu za okolje in prostor. Zdaj, dejstvo je, kot, bi rekel, vaš, državni sekretar na ministru je povedal, ne, da okoljevarstveno soglasje, ki za ta del je bilo izdano leta dva tisoč deset oziroma enajst. Poteklo je potem leta dva tisoč petnajst. In kdo bo prevzel odgovornost na vašem ministrstvu, da to okoljevarstveno, dovoljenje ni bilo podaljšano? Ali so bili razlogi za to, da se ne podaljša? In dejstvo je, da se, bi rekel, okolje ni nič spremenilo od takrat, ko je bilo to soglasje podano leta dva tisoč enajst. Zaradi tega, bi rekel, so občani Vodic brez obvoznice. Ta del obvoznice, pa rekel, vezan, bi rekel tudi na Gorenjsko, gorenjska povezava na Štajersko, Škofja Loka in Kamnik . Glejte. Vrš državni sekretar je rekel: "Problem je v tem, ker nekdo ni opravil svojega dela, ker sem rekel, to, soglasje ni podaljšano." Nekdo ni podaljšal soglasja. Danes bo zdaj vaša ministrica zahtevala, da, da se da, da, da, da pride pa do nove presoje vpliva na okolje. Vi pa samo verjetno veste, kaj to pomeni. Če bo nova presoja vpliva na okolje. To pomeni, da občani Vodic in, bi rekel, širše okolice Kranja, Škofje Loke, Kamnika bodo brez te obvoznice najmanj še tri leta. Zdaj se čaka pa že dve leti. Pridobljena so pa vsa soglasja, pridobljena so zemljišča in nenazadnje tudi odobren denar v proračunu Republike Slovenije. Prosim za konkreten odgovor. Hvala.